W porządku obrad jutrzejszej Rady Europejskiej po raz kolejny znalazło się omówienie sporządzonej przez Komisję strategii Europa 2020. Rada rozpatrzy również konkurencyjny projekt Europa 2030 wyzwania i szanse, opracowany przez tzw.

2020. Osobiście zwracałem uwagę Komisji na to, że program ten nie może prowadzić do uszczuplenia środków finansowych przeznaczonych dla nowych krajów członkowskich, w tym dla Polski.

Sądzę, że głos posłów do Parlamentu Europejskiego powinien znaczyć więcej niż opinia nieformalnej grupy, notabene przez nikogo nie kontrolowanej i nieposiadającej demokratycznego mandatu. W kontekście wielkiego urodzaju projektów dotyczących Europy, takich jak 2020 czy 2030, proponuję, aby nasz Parlament nie pozostawał w tyle i opracował własną strategię Europa